Industria joacă un rol cheie în economia europeană și generează 25 din locurile de muncă directe din sectorul privat din Uniunea Europeană și reprezintă 80 din cercetarea și dezvoltarea privată. Susținem sporirea și eficientizarea asistenței oferite IMM urilor la nivelul Uniunii, la nivel național și regional, pentru accesul acestora pe piața unică și pe piețele din terțe țări, în special privind aspectele legate de promovare și acces la informații, protecția drepturilor de proprietate intelectuală, participare la licitațiile publice, tehnologia informațiilor și comunicațiile, standardizare și reglementare. Salut noul program COSME privind competitivitatea IMM urilor și solicit simplificarea și raționalizarea diferitelor instrumente ale Uniunii dedicate accesului la creditare.